Ja. Spoštovani podpredsednik, državnega zbora, hvala za dano besedo. Cenjene kolegice in kolegi! Seveda. Če kdo danes misli, da, rešujemo zdravstvo v Sloveniji, pa, področje okolja, je prav gotovo v zmoti. Nedavno, nekaj mesecev nazaj sem prečital en intervju znanega, evropskega prekaljenega politika, da zelo težko pričakujemo, da bo evropska skupnost stabilna, če imamo, veliko ali pa skoraj polovica manjšinskih vlad, ki sestavljajo to evropsko skupnost. Pa da se vrnem nazaj v Slovenijo, zop tega temu, da danes govorimo že o četrtem, o četrtih dveh, ministrih, je seveda nestabilna vlada, ki jo imamo v Republiki Sloveniji. Seveda, zelo zanimivo, pa škodljivo je, da je prejšnji predsednik vlade za ministrico za zdravje vztrajal, ko je že piskala cela Slovenija, štiri leta, skoraj štiri leta. Jaz mislim, da je to "unikum", da lahko, da da se nekomu ni posvetilo v slabih štirih letih, da bi zamenjal ministrico za zdravje, ki je prav gotovo cel mandat delala, dosti škode, zdravstvu, predvsem pa bolnikom v Republiki Sloveniji. Kaj hočem s tem povedati? Da, seveda mi ne odločamo, v tem državnem zboru, kdo bo minister za zdravje, pa tudi, kdo bo minister za, okolje. To odločajo, to so to so se odločili nekateri, ki ta zelo pomembna dva resorja, predvsem imam v mislih zdravstvo, obvladujejo že mnogo let, že mnogo let in seveda, jaz se spomnim, našega, poslanskega kolega iz Desusa, ki je seveda po izobrazbi doktor, ki je bil tudi minister, pa je sam povedal, da če ni celotna politika v Sloveniji enotna, tako leva, desna, ni možno v zdravstvu narediti preboja v dobrobit pacientov. To to, se se je dokazovalo v prejšnjem mandatu, kot sem že omenil, pa to se tudi, dokazuje v tem mandatu, ki je zadeva zelo, zelo nestabilna. Kar se pa tiče okolja, pa seveda minister, ki prihaja, ki bo najverjetneje danes potrjen, je neke zakone v prejšnjem mandatu sprejemal, za njih glasoval, te zakone tudi zagovarjal, zato zato bom, zelo težko pričakujem, da bojo tu neki bistveni, premiki s tem novim ministrom. Skratka, na žalost, na veliko žalost, bolnikov in vsi tisti, ki potrebujemo zdravstvo v Sloveniji, z današnjim dnem, ni videti, svetle luči na koncu tunela, hvala.